Signor Presidente, onorevoli colleghi, supporto e condivido la proposta della Commissione di diffusione armonizzata su scala europea di un servizio di eCall interoperabile, poiché mira ad assicurare una gestione adeguata delle chiamate di emergenza da parte dei servizi